Señor Presidente, el equilibrio interinstitucional es una referencia obligada por los Tratados y proclamada como cuestión política fundamental, tanto por el Parlamento como por la Comisión y el Consejo. Quiero, señor Presidente, denunciar, como actitud reiterada, la escasa sensibilidad de algún comisario de la Comisión Europea, que no tiene disponibilidad en su agenda para atender peticiones de entrevistas o reuniones con diputados. Hoy no mencionaré ni nombres ni casos concretos, pero creo que el señor Durão Barroso —que siempre ha dado ejemplo de colaboración con el Parlamento y sus diputados— debería emitir una señal inequívoca en el Colegio de Comisarios para que las reuniones a petición de los diputados sean prioritarias y frecuentes.